Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevole, Lei è al corrente del fatto che la Croazia sta estraendo, ha deciso di fare estrazioni di petrolio in tutto l'Adriatico e le sta già attuando? Questo collide con quello che Lei ha appena detto?